Aș dori să vă întreb, pentru că ați menționat faptul că 60 din Instrumentul european de microfinanțare Progress va merge către centrul și estul Europei ați identificat care sunt barierele pentru care țările din această regiune a Europei nu au utilizat suficient până acum acest instrument?